Podržavam Rezoluciju u dijelu u kojem se zalaže za primjenu preventivnih mjera, prije svega podizanja svijesti. Smatram kako bi takve kampanje informativnog i obrazovnog karaktera trebale biti integrativnim dijelom obrazovnog sustava i općenito javnog prostora u Europskoj uniji. No, s obzirom na to da sam za vrijeme svoje policijske karijere radila sa ženama žrtvama nasilja te da iz prve ruke znam koliko je težak put ka učinkovitosti u ovoj borbi, nisam sigurna da će nam gomilanje propisa i nadzornih tijela na razini Unije previše pomoći. Borba protiv nasilja nad ženama vodi se u svakoj ulici, na razini svake gradske četvrti ili sela, među ljudima, a ne u briselskim hodnicima. Ovu borbu moramo spustiti na što niže razine i djelovati u skladu s lokalnim specifičnostima, a na tom su polju kompetencije članica vidno iznad onih Europske unije.